integrității teritoriale a Georgiei este fundamental în acțiunile pe care le desfășurăm, este o chestiune esențială pe care o avem în vedere în toate demersurile pe care le facem. Aș vrea să fiu foarte clar în a spune că, în continuare, Comisia va continua în diferite multiple planuri să sprijine cooperarea și legăturile cu Georgia, permițând acestei țări să avanseze,

Acest sprijin și aceste eforturi se vor desfășura, așa cum spus, pe mai multe planuri. Vom continua să fim prezenți la negocierile de la Geneva, unde există un dialog politic în care toate părțile sunt implicate, un lucru esențial pentru rezolvarea acestei situații de asemenea, vom continua să acordăm asistență persoanelor strămutate de asemenea, suntem în pregătire pentru lansarea negocierilor în ceea ce privește acordul de asociere, inclusiv un acord de liber schimb și, bineînțeles, inclusiv chestiunile legate de facilitarea regimului de vize. Aș dori să închei spunând că în pregătirea acestor negocieri, dorim, desigur, ca autoritățile din Georgia să îndeplinească anumite condiționalități, anumite obligații ce țin de statul de drept, ce țin de respectarea drepturilor omului,